Korupcia narušuje demokratický a právny štát, vedie k zneužívaniu verejných finančných prostriedkov poskytovaných daňovými poplatníkmi, naštrbuje dôveru demokratickej inštitúcie a destabilizuje správne fungovanie trhu. Korupcia jednoznačne patrí medzi zvlášť závažnú trestnú činnosť, ktorá v EÚ ľahko nadobúda aj cezhraničný rozmer. V oblasti protikorupčnej politiky má preto Európska únia nielen všeobecné právo konať v súlade so zmluvami Európskej únie, ale aj povinnosť zohľadniť mienku takmer 90 občanov Európskej únie, ktorí požadujú, aby EÚ riešila korupciu intenzívnejšie. Treba posilniť policajnú a súdnu spoluprácu v prípadoch korupcie cezhraničného rozmeru, kedy konanie verejných orgánov je stále príliš ťažkopádne a zdĺhavé. Spoločné akcie členských štátov a prehĺbenie spolupráce aj s agentúrami Europol, Eurojust a OLAF pri vyšetrovaní a stíhaní trestných činov v súvislosti s korupciou povedú k účinnejšiemu presadzovaniu existujúcej protikorupčnej legislatívy.